Ich habe gestern schon in meinem Debattenbeitrag ausgeführt, dass es dazu in der Stammzellenforschung durchaus Alternativen gibt, bei denen man keine Embryonen töten muss. Im Gegensatz zum Kollegen Kelly bin ich nicht der Meinung, dass mit der heutigen Abstimmung die embryonale Stammzellenforschung nicht mehr ermöglicht wird. Das ist nicht der Fall! Hätte man die Anträge der Kollegin Záborská angenommen, dann wäre das sehr wohl möglich gewesen.